Oczywiście ważne jest, aby kobiety pracujące, pozostające na urlopie macierzyńskim otrzymywały środki finansowe na utrzymanie swoich rodzin. Również istotne jest to, jak z takimi dodatkowymi wydatkami poradzą sobie przedsiębiorcy w sytuacji, gdy to oni będą pokrywać świadczenia na rzecz matek. Jak nie doprowadzić do sytuacji, w której pracodawcy w obawie przed kosztami będą unikali zatrudnienia młodych kobiet planujących macierzyństwo? To są bardzo ważne kwestie i rozumiem, że właśnie one różnicują stanowiska państw w Radzie oraz utrudniają znalezienie wspólnego stanowiska. Ale w tym wszystkim nie zapominajmy jednak o tym, co według mnie jest najważniejsze o dzieciach. Dla dziecka i dla kobiety okres po narodzinach to jedyny taki czas, który matka może bezgranicznie poświęcić dziecku. Poza tym, jeśli Unia Europejska ma sprostać założeniom strategii 2020, uchronić się przed konsekwencjami niżu demograficznego, trzeba wprowadzić rozwiązania kompromisowe. Być może trochę mniej ambitne aniżeli te, których domagał się Parlament.

Apeluję do państw członkowskich, aby jeszcze raz zastanowiły się nad możliwością zagwarantowania wszystkim matkom w Europie kompromisowych 18 tygodni ze swoimi nowonarodzonymi dziećmi. Panie Ministrze, czy uważa Pan, że właśnie takie rozwiązanie ma szansę znalezienia większości w Radzie, tak abyśmy rzeczywiście mogli zapewnić 18